Din cauza poziției geografice, unele state sunt mai expuse valurilor de refugiați și solicitanților de azil care apar în urma unor crize, iar, în ultimii ani, au existat mai multe situații de acest tip la granițele Uniunii, începând de la revoluțiile din nordul Africii și până la actuala criză din Siria. De aceea, solidaritatea în domeniu este foarte importantă. Un exemplu este criza libiană, când România a găzduit la Timișoara peste 200 de refugiați. Cred și eu că este nevoie de un instrument juridic pentru a preveni ca doar unele state membre să se confrunte cu un număr foarte mare de solicitanți de azil. De aceea, vreau să încurajez Comisia să vină cu o propunere legislativă care să conțină și indicatori statistici privind distribuția solicitanților de azil în statele membre.